Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst einmal allen Kolleginnen und Kollegen danken, die ausschussübergreifend schon seit längerer Zeit an diesem Thema arbeiten. Es sind ja drei oder vier Ausschüsse hier betroffen. Korruption und Betrug sind schon lange auf unserer Agenda, weil es eben nicht nur um finanziellen Schaden geht. Der ist natürlich besonders gravierend in der heutigen Zeit, wo wir für Investitionen praktisch jeden Cent zusammenkratzen. Darum ist es wichtig. Aber es geht auch um den Verlust des Vertrauens in öffentliche und demokratische Institutionen. Auch das betrifft uns alle, nicht nur zu Wahlen, sondern auch in anderen Zeiten. Europa und die Mitgliedstaaten gemeinsam, das betone ich, haben eine gemeinsame Verantwortung, denn die Betrüger arbeiten auch transnational und global. Darum kann das längst nicht mehr nur national bekämpft werden. Wir haben in Gesprächen mit OLAF und anderen Experten erfahren, dass es zum Teil auch gute Gesetze gibt. Aber manchmal gibt es doppelte und manchmal leider auch fehlende Strukturen, und das behindert natürlich die Arbeit der Ermittler. Die Einstimmigkeit in der Steuerpolitik ist auch nicht unbedingt hilfreich. Abkommen der EU mit der Schweiz oder Liechtenstein liegen auf Eis, weil wir nicht weiterkommen.

Korruption und Betrug ist nicht nur ein Thema der neuen Mitgliedstaaten. Italien ist ein besonderes Beispiel, aber nicht nur Italien. Auch in meinem eigenen Land, muss man selbstkritisch sagen, steht in Bezug auf Korruption nicht alles zum Besten. In Ergänzung zu dem, was die Kollegin Fajon sagte, möchte ich noch vier kurze Forderungen erwähnen. Wir müssen daran arbeiten, dass Betrug verhindert wird. Das bedeutet Training und eine Wertedebatte in den öffentlichen Diensten und bei privaten Unternehmen, auch über soziale Verantwortung. Zweitens Wir müssen Korruption in der Politik angehen. Europäischer Staatsanwalt Herr Kommissar, ich glaube, Sie haben sich versprochen, Sie sprachen vom nächsten Jahr. Ich denke, das muss dieses Jahr heißen. Und wir brauchen eine bessere Kooperation mit den Drittstaaten, mit unseren Nachbarn, der Schweiz usw., aber auch mit Amerika und Asien.